dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs.

Pas Joseph Kabila, ni même Laurent Désiré Kabila, qu'on est allé chercher, mais les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagamé occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. Chers collègues, alors qu'une transition douce a été négociée par l'intermédiaire des évêques, certains d'entre vous sont plus intransigeants que l'opposition congolaise, alors que le président Kabila suit la Constitution, par les accords de la Saint Sylvestre toujours en vigueur. Vous êtes plus extrémistes que les Congolais en oubliant la finalité de ces accords, à savoir la stabilité, la sécurité de tous les Congolais. Le 31 décembre, il y aura une transition.